Single Market Act to dobra wiadomość dla rynku wewnętrznego, a tym samym dla przedsiębiorstw, konsumentów i obywateli. Cieszy mnie, że Komisja prezentuje tak ambitny program dokończenia budowy wspólnego rynku.

Ważne jest stworzenie prawdziwego, jednolitego rynku przyjaznego dla obywateli, na którym będą mogli oni unikać problemów z otwieraniem kont bankowych, zarejestrowaniem samochodów, uznaniem kwalifikacji, przenoszeniem praw emerytalnych, zamawianiem towarów i usług przez Internet